Însă, pentru a putea vorbi de competitivitate, de sprijin în agricultură pentru toate statele membre, pentru a putea da un răspuns provocărilor actuale privind securitatea și siguranța alimentară sau schimbările climatice, trebuie să susținem un mecanism de convergență care să reflecte mai bine principiul echității în ceea ce privește nivelul plăților la hectar, să impunem o reproiectare justă și obiectivă, acceptată de toate statele membre, care să permită reducerea discrepanțelor plăților directe la nivel european. O politică agricolă comună echitabilă, corectă, mai ecologică, atractivă pentru cei care doresc să investească în agricultură, favorabilă tinerilor și femeilor, o politică agricolă comună care să sprijine dimensiunea rurală, acoperită de un buget corespunzător, care nu suportă o diminuare, este o parte din ceea ce așteaptă milioane de fermieri. De aceea, votarea mandatelor de negociere de mâine arată că Parlamentul European este capabil să dea soluții, că avem disponibilitatea susținerii agriculturii la nivel european.